Mi się też jedno skojarzenie historyczne, kiedy słucham tej debaty, nasuwa. Ja osiemnaście lat mojego życia przeżyłem w kraju realnego socjalizmu. Tam kolejne zjazdy partii uchwalały kolejne ekonomiczne cele i ciągle obywatele mojego kraju w innych krajach realnego socjalizmu było podobnie słyszeli od kongresów partii, że będzie lepiej i jak ma być lepiej. Co więcej, w moim kraju w tym czasie istniało ministerstwo handlu wewnętrznego i nie było handlu wewnętrznego. Dzisiaj jak słucham niektórych wypowiedzi to mam wrażenie, że ta propozycja, którą usłyszeliśmy od Komisji Europejskiej, jest propozycją, która ma przywracać prymat myślenia ekonomicznego nad polityką. Nad polityką, która będzie zabijała jakiekolwiek rozsądne działania ekonomiczne, bo politycy dzisiaj na poziomie rządów krajowych i słyszymy to dla celów populistycznych bardzo lubią pokazywać palcem na Europę i mówić, że to na Europie trzeba oszczędzać, i mówić, że to Europa jako rozwiązanie jest złem, bo to ich w jakimś stopniu uwalnia od odpowiedzialności wobec własnych wyborców. Bez wprowadzenia elementu, dzięki któremu państwa będą wiedziały, że spotkają je surowe konsekwencje, jeżeli będą prowadzić nieracjonalną politykę gospodarczą, nic nam się nie uda. Ale tu także potrzebujemy solidarności, bo ja w propozycji francusko niemieckiej widzę też to niebezpieczeństwo, że naprawdę skończymy tak, że to silniejszy będzie mógł więcej, że Grecja nie będzie mogła przekraczać pewnych norm. Grecja będzie musiała ciąć wydatki, a jak dojdzie do krajów silniejszych, to im się uda i nagle dowiemy się, że z powodów politycznych im będzie wolno łamać te zasady. Chcę powiedzieć tak potrzebujemy europejskiej solidarności, dlatego potrzebujemy europejskiej solidarności.

Ostatnia decyzja Komisji Europejskiej w sprawie umowy gazowej między Polską a Rosją i dziękuję panu za tę decyzję jest dokładnie wspaniałym przykładem tego, że element wspólnotowy jest elementem, który działa, i działa w interesie także takich krajów jak Polska. Chcę powiedzieć jeszcze raz, panie przewodniczący, że nie możemy zaklinać rzeczywistości.

Jeżeli mamy wspólny rynek europejski, a dalej płacimy opłaty roamingowe, to to nam bardzo wyraźnie pokazuje, że jeszcze jest daleko do tego celu ekonomicznej integracji.